Szeretném bíztatni a Tanácsot arra, hogy figyeljen arra oda, hogy a fogyatékkal élő emberek bevonása az mennyire fontos, és ez ugyanúgy a Parlament életében is egy kérdés, hogy ebbe a folyamatba a képviselők hogyan tudnak kapcsolódni, hiszen mi képviseljük úgymond a népet. Szeretnék gratulálni az elnökségnek ahhoz, hogy a trió végig magas szinten kezelte a fogyatékossági ügyet. Kérdésem az, hogy a későbbi elnökségek is ugyanilyen magas szinten kívánják e ezt kezelni, ezt a fogyatékos ügyet?